Pour rappel, selon l'accord de paix global de 2005, le Sud Soudan a la possibilité de se prononcer au terme d'une période de cinq ans sur son maintien ou non dans l'État soudanais. Le 9 janvier prochain, le référendum devrait avoir lieu. Or, nombre de questions non résolues, à savoir l'établissement des listes électorales, le règlement du différend sur la frontière entre le Nord et le Sud, sans parler des mesures de sécurité qui s'imposent, le cas échéant, auraient dû faire l'objet d'un échange de vues au sein de notre Parlement. À force de reporter sans cesse le débat, nous nous privons de notre droit d'impulsion politique.

Et je persiste à croire qu'il serait plus judicieux d'essayer de prévenir des situations conflictuelles plutôt que d'attendre passivement que les drames éclatent.